virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað fimmtíu og tvö tvö þúsund og níu um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birkir jón jónsson höskuldur þórhallsson ásbjörn óttarsson guðmundur steingrímsson og gunnar bragi sveinsson frumvarpið er einfalt það er ein grein eða tvær greinar fyrstu grein gengur út á það að fella út öðrum tölulið fyrstu málsgrein fimmtu grein laganna í burtu svo að lögin ef alþingi ákveður að samþykkja frumvarpi munu lögin taka strax gildi það sem þetta felur í sér er það að það er verið að breyta tiltölulega nýsamþykktum lögum sem munu koma þá til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda tvö þúsund og ellefu vegna tekjuársins tvö þúsund og tíu í því frumvarpi er verið að leggja til að skattaívilnanir gagnvart þeim fyrirtækjum sem stunda nýsköpun það þarf að skilgreina þessi nýsköpunarfyrirtæki í samræmi við

þegar frumvarpið um lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki kom fram var lagt til að fyrirtækin mundu fá skattfrádrátt ef þau gætu sýnt fram á með gögnum að varið að minnsta kosti tuttugu milljónir króna til rannsókna og þróunar á tólf mánaða tímabili eftir að meðferð alþingis var lagt til að sú upphæðyrði lækkuð úr tuttugu milljónum í fimm milljónir króna enda höfðu komið fram ýmis rök um að svo há upphæð kynni að vera íþyngjandi og stæði af þeim sökum í vegi fyrir að smærri þekkingarfyrirtæki nytu góðs af ákvæðum frumvarpsins þetta var síðan samþykkt sautjánda desember tvö þúsund og níu og var frumvarpið að lögum svo breytt þegar ég fór að skoða málið betur af því það var mjög mikið vísað til í greinargerð með frumvarpinu að það væri verið að horfa mjög til hins svokallaða skattahrunkerfis norðmanna sem hefur verið frá því það var sett á stofn tvö þúsund og tvö skilað mjög góðum árangri og mikil ánægja með það kerfi þá fór ég að leita að því hvort það væri þar að finna í lögum einhverja lágmarksupphæð sem fyrirtækið þyrfti að leggja í nýsköpun og þróun ástæðan fyrir því að ég fór að skoða þetta var það að ég fékk ábendingu frá sérfræðingi á þessu sviði sem hefur starfað mjög mikið með nýsköpunarfyrirtækjum og innan vaxtasamnings í norðausturkjördæmi í samtali eða samskiptum mínum við hana kom fram að hún teldi að þessi lög mundu engan veginn koma til móts við þarfir lítil og lítilla nýsköpunarfyrirtækja eða þeirra fyrirtækja sem væru að hefja rekstur þar var sem sagt ástæðan fyrir vísa á ég fór sem sagt að skoða lagaumhverfi í noregi þar er ekki neins staðar að finna þessa lágmarksupphæð heldur er höfuðáherslan lögð á að verkefnið sé í eðli sínu nýsköpunarverkefni og að skattfrádrátturinn fari ekki umfram áætlanir að það sé ekki bara þessi hámarksupphæð en ekkert lágmark sem fyrirtækin þurfa að eyða til þess að uppfylla skilyrðin þar sem við vorum að samþykkja þetta var náttúrlega þannnig að við vorum að horfa til þess að bæta skilyrði nýsköpunarfyrirtækja efla arnnaókna og þróunarstarf í þeim tilgangi að búa til ný og spennandi störf á íslandi sem veitir ekki af auka hagvöxt og efnda eitthvað sem skiptir mjög miklu máli í núverandi ástandi þannig að ég tel að þetta sé mjög nauðsynlegt að horfa til þess vegna þess að það er þannig að þegar fyrirtæki eru að hefja rekstur eru einmitt sérstaklega hjá nýsköpunarfyrirtækjum er mjög mikill kostnaður sem felst í því að hefja reksturinn að vinna þetta rannsóknar og þróunarstarf og þau þurfa einmitt akkúrat á skattaívilnuninni eða stuðningnum að halda á fyrstu æviárunum mun frekar en virtist vera fyrst ef við sérstaklega miðum við upphaflegu upphæðina tuttugu milljónir þá virtist vera eins og væri verið að horfa til að fyrirtækin ættu að vera komin ágætlega á stað áður en þau gætu farið að uppfylla skilyrði varðandi stuðning þá langar mig aðeins til að í framhaldi af þessu að í noregi fór verkefni á stað þar tvö þúsund og tvö það var aðeins verið að horfa til lítilla og meðalstórra fyrirtækja síðan var ákveðið árið tvö þúsund og þrjú að þetta ætti raunar að eiga við öll fyrirtæki alveg óháð stærð árangurinn var strax umtalsverður árið tvö þúsund og tvö voru samþykkt tvö þúsund sex hundruð verkefni tvö þúsund og þrjú fjögur þúsund fimm hundruð verkefni og síðustu tölur sem ég er með hérna frá því tvö þúsund og fimm er gert ráð fyrir því að það sé verið að tvö þúsund og fjögur sé norska ríkisstjórnin telji sig vera að ívilna fyrirtækjum upp á einum komma átta milljarð norskra króna sem er umtalsverð upphæð það sem er svo áhugavert líka í tengslum við það af því nú er það þannig að við þurfum svo sannarlega á því að halda að styrkja útflutningsgreinarnar okkar og styrkja raunar innflæði gjaldeyris sýna rannsóknir að þeir sem eru mest að nýta sér þetta eru einmitt þau fyrirtæki sem ætla sér að verða útflutningsfyrirtæki og segja líka að þeir séu að fara í rannsóknir og þróun á verkefni sem þeir hefðu hugsanlega annars ekki farið í ef þessi skattívilnunarkerfið hefðu ekki verið til staðar þá svona til þess að setja þetta í ákveðið samhengi var það þannig að fyrrverandi menntamálaráðherra háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir áður en hún yfirgaf sitt ráðuneyti hafði hún skipað erlendan sérfræðihóp til þess að fara einmitt í gegnum mennta og atvinnu og nýsköpunarstefnu okkar til framtíðar upp á það hvernig við ættum raunar að vinna okkur út úr þessari kreppu byggja upp samfélag okkar upp á nýtt og hvað væri það raunar sem ráðuneytið hennar gæti gert sem er forstöðumaður vísinda og tæknideildar aðalskrifstofu vísinda og tæknimála líka hjá o e c d markað linna sem er fyrrverandi ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytis finnlands og arnold verbeek sem var ritari nefndarinnar sem er sérstakur sérfræðingur hjá ráðgjafarfyrirtækinu á í brussel og belgíu þar tala þeir um þessir merku einstaklingar að þeir leggja mikla áherslu á að ríkisstjórn íslands beiti sér fyrir nýsköpun á íslandi þar segja þeir að góð vísindi eru ekki sjálfkrafa verðmætaskapandi en með leyfi forseta góð rammaskilyrði og beinn stuðningur við fyrirtæki er nauðsynlegur til að góðar hugmyndir leiði til bættra samkeppnisstöðu ávinnings fyrir íslenskt samfélag bæði efnahagsleg sem og annars konar ávinning þeir síðan fara í gegnum þeirra punkta um nokkra punkta um það hvað þeir telja að þurfi að gera þeir benda á það það sé mjög mikilvægt fyrir hagkerfi landsins þar sem við erum svo lítil að við fókuseruðum á hvar við getum orðið framúrskarandi og á íslandi séu þrjú fræðasvið sérstaklega lofandi það er jarðhitavísindi lífvísindi og skapandi greinar eða upplýsingatækni síðan tala þeir líka um það að það sé mikilvægt að ríkisstjórnin skilgreini þau fyrirtæki á íslandi sem eru líkleg til að styðja við hugmyndafræði nýsköpunar það þarf að koma á ákveðnu traustu starfsumhverfi ríkisstjórnin þarf að sýna og sanna mjög fljótt hvort hún skilur þarfir fyrirtækja og hún bregðist við þeim þar sem það er mögulegt þannig að þarna erum við að taka undir þær ábendingar sem stjórnarandstaðan og samtök atvinnulífsins hafa verið að benda á að svona ákveðinn stöðugleiki eða ákveðið starfsumhverfi og líka skilaboð til fyrirtækjanna skipti mjög miklu máli til að tryggja þetta nýsköpunarumhverfi það þarf líka að bæta úr hæfni háskóla opinberra rannsóknastofnana til að koma rannsóknum sem fyrst út í atvinnulífið síðan koma þeir inn á þetta sem þetta frumvarp varðar og raunar líka frumvarpið í sjálfu sér sem var náttúrlega samþykkt þó ég telji að það gangi ekki nógu langt að það skipti mjög miklu máli að tryggja óbeinan stuðning við rannsókn og þróun innan fyrirtækja og viðskiptaþróun í viðbót við þá beinan stuðning sem er þegar til staðar þar þurfum við að horfa sérstaklega til skattaívilnana til að hvetja til rannsókna og þróunar sem og afkasta íslenskra fyrirtækja hvernig síðan segja þeir hérna hvernig sú útfærsla ætti að vera hvernig þær ívilnanir ættu að vera útfærðar þyrfti að tryggja útfærslan þyrfti að tryggja að þær hefðu hámarksáhrif en það væri sérstaklega mikilvægt að veita líka ekki bara fyrirtækjunum sjálfum heldur líka viðskiptaenglum þeim sem eru sem sagt að fjárfesta halda utan um fyrirtækin þegar þau eru sem viðkvæmust skattaívilnunum og einnig svo litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrir rannsóknar og þróunarkostnað þannig að lykilatriðið er þarna á lítil og meðalstór fyrirtæki ekki þegar þau eru komin nokkuð vel áleiðis síðan benda þeir líka á og þetta er held ég sem er mikilvægt að við bara hér á þinginu skoðum líka að þessir fjárfestingarsjóðir sem eru núna til staðar á íslandi að þeirra mati leiða til þess að fyrirtæki læstust inni í sjóðunum þar með geri að verkum að sjóðirnir hafa þá minni möguleika til þess að taka þá inn ný fyrirtæki inn í sjóðina einnig að það þyrfti að endurskoða það sjóðaumhverfi sem við erum með núna

vinna með þurfa að styðja við nýsköpun það þarf að vera fyrirsjáanlegt þó virkar reglur séu í sumum tilfellum nauðsynlegar

leggja áherslu á það að við þurfum að gera eitthvað sem skilar árangri strax fyrir samfélagið ná samstöðu um skammtímabreytingar og svo hrinda þeim hratt í framkvæmd svo raunar eru þeir að hvetja hérna okkur stjórnmálamennina hvernig við verðum varða leiðina með góðu fordæmi þetta eru tillögur sem ég hef margítrekað í mínum ræðum og mínum störfum bæði innan viðskiptanefndar og menntamálanefndar hef tekið upp aftur og aftur bæði upp á það hvernig við þurfum að samþætta menntastefnu okkar til framtíðar við atvinnustefnuna hvernig við getum komið upplýsingum til fyrirtækjanna og hvernig við getum stutt betur við þau fyrirtæki sem eru að leggja í þennan mikla kostnað sem varðar það að búa til nýja þekkingu búa til nýja vöru og koma þeim síðan á markað þess vegna þegar maður fór að skoða betur hvernig norðmenn höfðu gert þetta og þá lærdóma sem þeir höfðu fram að færa gagnvart okkur fannst mér vera mjög sláandi að við skyldum ákveða að setja lágmarksupphæð sem viðkomandi þarf að fjárfesta í meðan þeir gerðu það ekki þar með erum við raunar ekki að mínu mati að ná munum ekki ná þessum markmiðum sem eru sett fram með lagafrumvarpinu á sínum tíma um það að stað að verðmætaaukningu í íslenskum þjóðarbúskap með sköpun nýrra atvinnutækifæra og fjölgun starfa sem ella hefðu ekki árið til við erum raunar þarna frekar að horfa til þess að styðja þá við starfandi fyrirtæki en ekki raunar að búa til þessi nýju atvinnutækifæra í nýjum fyrirtækjum ég vonast til þess að þetta mál fái góða umfjöllun í efnahags og skattanefnd sem ég mundi vilja vísa málinu til að lokinni þessari umræðu og að við getum sýnt einmitt hvað varðar nýsköpun þá ná þingmenn saman vegna þess að það eru hagsmunir okkar allra að við styðjum vel við nýsköpun og verðmætasköpun í samfélaginu okkar